Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, declarația mea din această seară este legată de persoanele cu dizabilități fizice, psihice și intelectuale. Da, știm cu toții că au drepturi prevăzute în Convenția ONU. Din păcate, legislațiile naționale reflectă diferit drepturile acestor persoane și, nu numai că le reflectă diferit, ci diferă și modul de aplicare. Am avut mai multe întâlniri cu asociații europene ale persoanelor cu dizabilități, asociații naționale și asociații din țara mea. Discuțiile pe care le am avut m au determinat să declar în această seară, domnule comisar, pentru că eu cred că este necesar, mai ales în ceea ce privește instituția tutelă, că acele persoane cu dizabilități care sunt sub tutela unor persoane sunt pur și simplu mai rău decât în detenție. Deci, cred că trebuie să revizuim, să vedem la nivel național, la nivel european, cum am putea să reglementăm uniform drepturile a zeci de milioane de persoane cu dizabilități. Existența unei dizabilități nu justifică pierderea de drepturi și cred că merită să facem această analiză și vă solicit acest lucru, domnule comisar.